Anul trecut am marcat la nivel european anul împotriva sărăciei. Din păcate, iată că a fost o acțiune mai degrabă simbolică, din moment ce atunci când trebuie trecut la fapte există guverne care își asumă fățiș lipsa de solidaritate cu cetățenii defavorizați ai Uniunii Europene. Acest program este unul din foarte puținele instrumente prin care Uniunea Europeană poate interveni direct în sprijinul cetățenilor europeni. Când există peste 40 de milioane de persoane în nevoie, cred că sunt imorale atât această opoziție, cât și abandonarea problemei finanțării programului într un hățiș birocratic și administrativ.